Na sliki je temnopolt moški, zelo na kratko ostrižen, z majhnimi zalizci in, urejeno brado. ima črne oziroma temno rjave oči, malce večji nos oziroma nos, ki je bolj vpadljiv, in, oblečeno ima belo srajco. Torej na fotografiji, opazujemo obraz moškega. moški ima kratke rjave lase, špičaste uhlje, podolgovat nos, lahko opazimo njegove črno-sivo-rjave oči. ima zelo, vpadljive obrvi, njegova usta so zaprta in, celoten pogled, oddaja nekakšno sovražno nastrojenost oziroma jezo. lahko tudi vidimo, da je, moški oblečen v belo srajco in, suknjič. Torej na fotografiji lahko ponovno opazujemo, ženski obraz, ženska ima blond lase, ki ji mehko padajo in, zakrivajo, določene obrazne poteze. lahko vidimo, da ima rahlo priprte oči, majhen, nevpadljiv nos in, roza ustnice. njen pogled, deluje žalosten, prav tako pa nam daje asociacijo, da gre za fotografijo fotomodela. Torej na fotografiji je ženska, z blond svetlimi lasmi. lahko vidimo, da je malce, temnejše polti. se pravi, take bolj bronze. potem lahko vidimo, da je naličena, saj ima rjave senčke na vekah. prav tako ima urejene obrvi, njena usta so obarvana z marelično šminko, lahko vidimo, da se smeje, in, v nas gledajo njene, zeleno-rjave oči. Torej na sliki je, svetlopolta ženska z blond, tako pšenično rjavimi lasmi in, vpadljivo, rjavimi očmi. kot lahko vidimo, je naličena, ne vem, saj ima maskaro. poleg tega ima rožnato obarvane ustnice. nosi tudi nakit, kot lahko vidimo, ima klasičen spodnji uhan in, dva uhana na njeni, na njenem ušesnem obroču. Torej na fotografiji opazujemo, obraz temnopoltega moškega, lahko sklepamo, da je, moški da ima moški obrito glavo, ki jo trenutno prekriva s klobukom oziroma fedoro, ki je ravno tako povezana poveznjena, čez eno njegovo oko. lahko opazimo njegove, zelo izrazite in, debelejše ustnice, ima, črne, rahlo priprte oči, ravno tako pa, v uhlju nosi tudi, nakit, se pravi uhan. In, lahko vidimo, da je oblečen v belo srajco. Torej na fotografiji opazujemo obraz svetlopoltega moškega, ki ima rjave, kratko pristrižene lase, ki mu segajo, vse na eni strani do, oči. Njegove oči so rjavozelene, ima nasmejana roza usta in, širšo oglato brado. Lahko vidimo, da je, obrit in torej njegova brada je urejena. In, predvidevamo, da je oblečen v belo srajco in suknjič. Torej na fotografiji opazujemo obraz, svetlopoltega, malce bolj zagorelega moškega, ki nosi kratke rjave lase, ki so rahlo razmršeni. lahko vidimo, da, ima, zelenosive oči, tanjše obrvi, pri strani lahko vidimo, da nosi manjše zalizce. ima obrito brado, vendar, nosi urejene brke. lahko vidimo, da se prijetno smehlja in da, je oblečen v črno srajco. Torej, opazujemo, obraz svetlopoltega zagorelega moškega, ki nosi kratko rjavo kratko pristriženo rjavo frizuro, ki je na, v bistvu na straneh že rahlo siva. ima debelejše, črne obrvi, modrosive oči, malce bolj, krompirjast nos. lahko vidimo, da so njegova usta, rahlo odprta in da se, nam kažejo njegovi sprednji zobje. poleg tega pa lahko vidimo še, da je, njegov obraz bolj okrogel in zalit. oblečen pa je v pisano srajco. Torej na fotografiji opazujemo obraz, starejšega svetlopoltega moškega, ki nosi kratko ostrižene, sive, a urejene lase. lahko vidimo, da nosi očala, za očali se skrivajo, predvidevamo, modrosive, ali pa rjave oči. lahko vidimo, da se nam rahlo smeji in da kaže njegove, bele zobe. oblečen pa je ravno tako v srajco in, suknjič.